Elvileg az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban. De sajnos csak elvileg, ugyanis Szlovákia mindennap alapjaiban sérti meg az Európai Unió alapelveit, ezért kezdeményezem, hogy az Európai Parlament tegye meg a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy függessze fel Szlovákia uniós tagságát mindaddig, amíg vissza nem vonja a magyarokat mindennap megalázó szélsőségesen rasszista nyelvtörvényét. De a Kárpát medencében sajnos nem csak Szlovákia jeleskedik az Európai Unió alapelveinek megsértésében, hanem Romániában is politikai offenzíva van a magyar kisebbségek elnyomása érdekében.